Je voudrais tous vous remercier ceux que j'ai combattus, ceux avec qui j'ai eu des complicités, tous ceux avec qui on a fini par trouver une position européenne. Remercier aussi les interprètes, tous les fonctionnaires de cette maison et vous dire que je quitte un Parlement européen qui a profondément changé.

Mais ce Parlement est devenu le vrai Parlement des citoyens. On dit toujours qu'il est trop à l'écoute des lobbies, mais il est aussi en osmose, en phase avec cette vague montante d'Européens qui sont convaincus que l'Europe est leur meilleur avenir.